Šikanovanie opozičných predstaviteľov v Kazachstane, keď po falošnom obvinení z extrémizmu či rozličných prečinov sú trestne stíhaní a väznení, naznačuje, že je potrebné zvýšiť úsilie o dosiahnutie reformy trestného práva v tejto krajine. Skutočnosť, že Kazachstan je v súčasnosti členom v Rade OSN pre ľudské práva a ako člen OBSE sa v roku 2010 zaviazal dodržiavať a uplatňovať zásady tejto organizácie, nás oprávňuje k tomu, aby sme od jeho administratívy vyžadovali dodržiavanie týchto medzinárodných záväzkov. Je škodou, že vysoká komisárka pani Ashtonová pri svojej návšteve v Kazachstane v novembri minulého roka nevyužila túto príležitosť na to, aby upozornila našich kazašských partnerov na neprijateľné postupy štátnych inštitúcií voči opozičným silám. Preto, myslím si, má Európsky parlament povinnosť sformulovať naše výhrady voči zneužívaniu štátnej moci na potláčanie opozičných politických síl v Kazachstane a povzbudiť kazašské orgány na intenzívnejší dialóg s Benátskou komisiou o pripravovanej zmene trestného poriadku. Kazachstan zastáva stále významnejšiu úlohu vo svojom regióne, a preto sa musíme usilovať o to, aby nové právne prostredie po vykonaní príslušných reforiem umožnilo nielen sudcom a právnikom, ale aj novinárom a opozičným politikom slobodne vykonávať ich prácu.